Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst einmal herzlich bedanken bei den Berichterstattern für die sehr gute Arbeit, die sie geleistet haben, und für die Kompromisse, die herausgekommen sind. Natürlich sind noch nicht alle zufrieden, und ich verstehe auch die Sorge, vor allem um die geografische Balance.

Das ist notwendig, und ich nehme die Versprechen ernst, und wir werden sicherlich darauf drängen, dass die Dinge umgesetzt werden. Vor allem geht es um einen gemeinschaftlichen Dienst der Europäischen Union mit höchster Qualität. Und da sehe ich keinen Widerspruch, sondern im Gegenteil, die Dinge sind auf einen Nenner zu bringen. Denn jetzt ist es Zeit zu handeln, jetzt ist es Zeit, auch das Engagement zu zeigen, dass wir als Europäische Union international auftreten.

Was Russland betrifft, müssen wir schauen, dass wir zu einem pragmatischen, aber doch werteorientierten Verhältnis kommen, vor allem im Interesse unserer gemeinsamen Nachbarn.

Das wollen wir auch nicht verhindern, wir wenden uns aber gegen einen Nationalismus, der vor allem auch in der Region in Asien eine gewisse Aggressivität entwickelt.

Dieses Versprechen ist gut, und auch die Glückwünsche sind gut, aber ich hoffe, dass auch die Außenminister erkennen, dass es keinen Sinn macht, die einen gegen die anderen auszuspielen, sondern dass es nur eine Möglichkeit gibt dass die Außenminister, die Hohe Beauftragte und wir in diesem Parlament gemeinsam Europa nach außen stark vertreten können.